virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö sem fram komu í efnislega samhljóða frumvarpi sem hlaut að hluta til

en þau efnisatriði sem teflt er fram í málinu að þessu sinni þótti þurfa að taka til nánari skoðunar á því þingi og varð því ekki úr að nefndin legði til að þessi atriði kæmu til atkvæðagreiðslu hér í þinginu en nánar tiltekið er um það að ræða að hér er lagt til að lífeyrissjóði verði veitt heimild til þess að skilyrða greiðslu örorkulífeyris við að sjóðfélagi fari í endurhæfingu enda liggi fyrir álit trúnaðarlæknis sjóðsins samsvarandi ákvæði er að finna í lögum númer nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins lagt er til að öðrum lífeyrissjóðum verði heimilt að byggja á slíkum sjónarmiðum og í því sambandi sérstaklega litið til laga númer sextíu og tvö þúsund og tólf um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða þar sem meðal annars er mælt fyrir um rétt þeirra sem þiggja örorkulífeyri frá lífeyrissjóðum til starfsendurhæfingar á vegum starfsendurhæfingarsjóða í öðru lagi eru lagðar til tvær breytingar á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða í annarri og þriðju grein frumvarpsins annars vegar er lagt til að mælt verði fyrir um að greiði launagreiðandi inn á skuldbindingu sína við lífeyrissjóð sem nýtur bakábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga með óskráðum skuldabréfum verði sjóðnum heimilt að eiga slík skuldabréf óháð fjárfestingartakmörkunum þrítugustu og sjöttu greinar laganna er breytingunni ætlað að greiða fyrir samningum á milli lífeyrissjóða sem njóta bakábyrgðar ríkis eða sveitarfélags og launagreiðenda sem tryggðu starfsmenn í sjóðnum og ábyrgjast greiðslur til þeirra úr sjóðnum ákvæði sem hér er lagt til hefur ekki áhrif á stöðu bakábyrgðar aðila þetta er fyrra atriðið hið síðara er að hér er lagt til að heimild lífeyrissjóða til þess að eiga allt að tuttugu prósent hlutafé í samlagshlutafélögum verði framlengd um eitt ár eða til þrítugasta og fyrsta en tvö þúsund og fjórtán til þess að auðvelda lífeyrissjóðunum að standa að slíkum félögum með allt að tuttugu prósent eignarhlut en eins og kunnugt er þá voru heimildir lífeyrissjóða til þess að fara með slíkan

og með því sköpuð skilyrði til þess að auka hlutdeild lífeyrissjóðanna í félögum af þessari tegund meðal annars vegna hinnar umfangsmiklu endurskipulagningar á fjárhag ýmissa félaga í landinu sem fyrirséð var að mundi taka nokkur ár og þessu tengdist að sjálfsögðu það að hlutabréf sem skráð voru í kauphöll hurfu meira eða minna út sem fjárfestingarkostir fyrir lífeyrissjóðina og þótt sú ánægjulega þróun hafi átt sér stað á undanförnum árum að fleiri félög sæki að nýju inn í kauphöllina þá þykja engu að síður enn vera þær aðstæður að ástæða sé til þess að framlengja þessa heimild um eitt ár virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hæstvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu